Domnule președinte, doamna comisar, de la bun început vreau să o felicit pe colega noastră Helga pentru toată prestația ei, nu numai pentru acest raport. Drepturile omului nu trebuie negociate, trebuie aplicate și în acest raport se spune de ce avem nevoie, însă Comisia, Consiliul și statele membre trebuie să găsească metoda prin care oamenii să fie tratați la fel.

Trebuie să existe accesibilitate la locurile de muncă de pe piața muncii, la turism, la educație, la cultură, la toată diversitatea vieții. De aceea, în calitatea mea de europarlamentar în comisia TRAN și IMCO, am susținut și susțin și în țara mea că trebuie să găsim mijloace să facem educație și populației pentru a avea un tratament corect față de acești colegi ai noștri, acești oameni, acest semeni care au altă posibilitate fizică.